Ja, het beleid van de ECB duwt ons van de rode naar de groene cijfers, maar die voordelen wegen niet op tegen de nadelen.

Dat kan enkel wanneer we kiezen voor een echt herstelbeleid, want meevallers op de korte termijn kunnen nooit een fundament zijn voor een sterke economie.